Notre Assemblée sera en effet amenée à se prononcer mercredi sur la proposition révisée de la Commission sur les procédures communes en matière d'octroi et de retrait du statut de réfugié. Cet avis du Parlement européen est essentiel dans le dialogue qui va se poursuivre avec le Conseil dans les mois à venir sur un dossier qui constitue, je pense, la clé de voûte du paquet asile et sur lequel je le regrette les discussions achoppent au Conseil. Il servira de base à une nouvelle version de cette directive qui, je l'espère, nous permettra de tenir le délai de 2012 en tant qu'horizon à atteindre pour la mise en œuvre de règles communes en matière d'asile.

Celle ci montre comment, à contre courant des idées reçues, le nombre de demandeurs d'asile dans les pays riches a globalement diminué de 40 en dix ans et de 5 en un an.

S'agit il des effets de la diminution des facteurs de départ, ou bien du renforcement des contrôles stricts de l'immigration dans certains pays? Ce que montre également ce rapport, c'est que les pays en développement assument aujourd'hui la part la plus importante de la responsabilité de l'asile, alors qu'ils n'ont pas nécessairement tous les moyens pour le faire. L'Europe doit donc prendre sa juste part et, pour cela, se doter de règles claires. Ce qui me ramène à ce dossier sur les procédures d'asile, pour en rappeler les enjeux principaux. Souvent qualifiée de catalogue des pires pratiques nationales, la directive actuelle présente deux inconvénients majeurs. Elle est insuffisamment protectrice des droits des demandeurs, tout en générant de très grandes disparités de traitement dans les États membres. Des divergences majeures persistent en effet entre les différents systèmes d'asile en Europe.

Les disparités ne manquent donc pas d'un État membre à l'autre, qu'il s'agisse encore des motifs des procédures accélérées, de l'accès à des entretiens individuels ou à un recours effectif. Or, de telles disparités sont incompatibles avec un régime d'asile commun qui devrait proposer une protection équivalente sur tout le territoire de l'Union. Elles sont en outre contradictoires avec l'une des raisons de l'établissement du règlement Dublin II, qui présume que les systèmes d'asile des États membres sont équivalents. Une harmonisation législative est donc indispensable afin d'assurer, enfin, des procédures justes, accessibles, sécurisées et efficaces. Parce que je les juges incorrectes, je souhaiterais une nouvelle fois répondre à quelques assertions des détracteurs de ce texte, pour lesquels, finalement, cette directive se résumerait presque à des augmentations de coûts et au développement des abus.

Mais un peu de lucidité permettrait de voir que c'est plutôt la mauvaise utilisation des procédures insuffisantes sur le plan de la qualité et de la sécurité qui, actuellement, coûte cher aux États membres. Deux indicateurs me serviront de validation le nombre très important de recours et la longueur des procédures ainsi générées. Je souhaiterais également que l'on sorte d'une vision manichéenne de l'asile, celle qui voudrait qu'il ne soit question que d'abus. Dans un contexte où sont instrumentalisées les questions d'immigration, défendre l'asile en tant que droit fondamental est une obligation. Et si la situation dans le monde arabe veut dire quelque chose aux parlementaires les plus réticents, elle renseignera sur la responsabilité de l'Union européenne d'accorder une juste protection aux victimes de persécutions. Je soutiens donc l'approche de la Commission qui vise à améliorer les procédures de première instance, le front loading car une prise de décision de qualité en première instance sera autant bénéfique aux victimes de persécutions qu'elle permettra aux autorités compétentes de prendre des décisions solides, d'améliorer la motivation des décisions négatives et de réduire ainsi le risque de leur annulation par les instances de recours, de mieux identifier les cas de demandes infondées ou abusives et de réduire les frais d'accueil des États membres, tout en soutenant leurs efforts pour faire quitter le territoire aux demandeurs réellement déboutés. Quelques mots, enfin, sur une série de points essentiels qui permettront je l'espère à ce rapport d'avancer maintenant. Tout d'abord, le droit à une assistance juridique gratuite en première instance est, selon moi, une garantie essentielle pour l'amélioration de la qualité des décisions. Deuxièmement, une meilleure prise en compte des demandeurs vulnérables, catégorie de personnes sur laquelle la directive actuelle est complètement muette.

des garanties plus importantes dans le cas de procédures accélérées, notamment une réduction de leurs motifs ou encore la fixation de délais raisonnables. Et sur les concepts de pays sûrs, nous demandons l'adoption d'une liste européenne commune en codécision, comme la Cour de justice l'a préconisé en 2008. En conclusion, l'adoption finale de ce rapport devrait constituer un signal fort du Parlement envoyé au Conseil et à la Commission.